C'est un moment historique pour ce pays et, comme l'a dit Mario Centeno c'est la phrase que j'ai entendue pendant deux jours dans toutes les bouches une page se tourne et nous devons prendre la mesure de ce moment. Non pas le considérer comme une fin en soi, non pas le considérer comme une perfection, mais être conscient de la très grande importance de ce qui est en train de se passer. C'est aussi un moment important pour la zone euro qui a su prouver, à travers cette crise, sa robustesse et sa résilience, et aujourd'hui on peut dire, avec la conclusion des programmes d'assistance pour la Grèce, que la crise économique qui nous a si violemment frappés est bel et bien derrière nous et que la zone euro, comme la Grèce, en ressortent, je crois, plus fortes et avec un potentiel plus important. Nous avons désormais jusqu'au 20 août, et le 20 août est la date officielle de la sortie du programme, pour préparer ensemble la transition et l'avenir du pays dans la sérénité. J'ai conscience comme vous tous, ici, que ces dernières années ont été éprouvantes pour le peuple grec, et particulièrement pour la classe moyenne et pour les plus vulnérables. Je sais que des millions de Grecs ont vécu et vivent encore durement cette longue récession, les réformes successives et l'austérité même si, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier au Parlement grec, ne nous trompons pas, ce n'est pas l'austérité qui a provoqué la crise, c'est parce qu'il y avait crise que des mesures et des réformes étaient nécessaires. Chacun en Grèce a traversé son drame ou sa tragédie personnelle, soit en perdant son emploi du jour au lendemain, soit en voyant sa pension de retraite baisser, soit en en observant, impuissant, ses enfants quitter le pays à la poursuite d'un avenir meilleur qu'ils ne pouvaient pas trouver chez eux. J'espère que vous me croirez quand je vous dis que nous pensions toujours aux conséquences de nos décisions pour le peuple grec au sein de l'Eurogroupe où, pour ma part, je siège depuis maintenant plus de six ans. La Commission européenne a toujours été l'alliée des citoyens pour défendre leurs intérêts. Non pas l'alliée de tel ou tel gouvernement, mais l'alliée du peuple grec pour s'opposer, du mieux possible, aux tenants d'une austérité aveugle, et surtout pour s'opposer à tous ceux qui étaient prêts à jeter la Grèce hors de la zone euro pour ne pas avoir à faire preuve d'un peu de solidarité envers un partenaire. Durant ces six années, que j'ai traversées d'abord comme ministre des finances de la France, puis comme commissaire européen, je me souviens de deux étés, ceux de 2012 et 2015, où nous avons à chaque fois frôlé le Grexit qui eût été j'en suis persuadé un désastre, aussi bien pour la Grèce que pour la zone euro. Je suis fier que nous soyons parvenus à éviter ce scénario catastrophe du Grexit parce qu'au delà des conséquences que j'évoquais, il portait à mon avis un risque de fracture irrémédiable de l'Europe trahissant ses valeurs fondatrices. Pour le peuple grec, je veux aussi me féliciter que nous ayons pu intégrer dans ce programme, en particulier le troisième, une dimension sociale. Elle est certes timide, à confirmer et à amplifier, mais nous sommes parvenus à mettre en place une couverture maladie universelle près de deux millions de Grecs ont désormais un accès complet aux soins, ce qui n'était pas le cas auparavant

Face à l'adversité, je veux dire mon admiration pour le peuple grec qui a toujours maintenu sa volonté européenne, sa volonté de rester dans la zone euro et pour cela, je tiens à rendre hommage devant vous, élus européens, à leur courage qui a été très important pendant ces années. Comme l'a dit Mario Centeno, en échange de 241 milliards d'euros de prêts par les Européens, car on parle tout de même de cela, la Grèce, nous le savons, s'est engagée dans un processus de réformes structurelles sans précédent. Jamais, on peut le dire, dans l'histoire de notre Union, un pays et il faut dire qu'il en avait besoin ne s'est réformé aussi rapidement et aussi profondément que la Grèce. Au cours des trois seules dernières années, les Grecs ont mis en œuvre 450 actions prioritaires qui ont commencé à transformer en profondeur le pays.

Je sais que c'est un sujet controversé et j'ai pu voir à quel point le débat était vif hier à Athènes mais, tout de même, je vais donner quelques exemples concrets. D'abord, la Grèce s'est engagée dans une réforme fiscale d'envergure. L'impôt sur le revenu est désormais plus juste, plus efficace grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale et l'abaissement du seuil minimal d'imposition. Parallèlement, un cadastre, oui un cadastre est enfin en train de se mettre en place il existe en France depuis 200 ans ce qui va faciliter la collecte de l'impôt et ce qui constitue un dispositif efficace de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale et, enfin, les recettes commencent à arriver dans le trésor public grec. On sait que c'était un des maux endémiques du pays. Une réforme majeure des retraites a été adoptée et elle est en cours d'application. Non seulement, elle restaure la viabilité du système des retraites mais, elle introduit aussi des règles unifiées pour tous, ce qui permettra de rendre le système, je le crois, plus équitable. Pour la stabilisation du système bancaire grec, divers outils ont été mis en place pour améliorer la réduction des prêts non performants. Nous ne sommes pas au bout, c'est un problème qui d'ailleurs touche toute l'Europe, mais la gouvernance du Fonds hellénique de stabilité financière, ainsi que celle des banques systémiques a été considérablement renforcée. Huit années après, ces efforts, ces réformes, ces sacrifices commencent à porter leurs fruits. Je ne vais pas insister trop sur les chiffres, mais la Grèce est bien engagée sur la voie du redressement économique. Tous les indicateurs confirment cette tendance positive une croissance plus solide une performance très spectaculaire sur le plan budgétaire

Je ne vais pas entrer dans les détails puisqu'il vient de le faire, mais je veux insister sur les avantages de l'accord. Pourquoi est ce un bon accord? Tout simplement, parce que l'accord conclu sur la réduction de la dette est à la hauteur de nos ambitions respectives et des besoins de la Grèce. Il offre à la Grèce une marge de manœuvre suffisante pour continuer de relever les nombreux défis économiques auxquels elle est toujours confrontée, tout en fournissant et c'était important une garantie nécessaire aux partenaires, aux investisseurs et aux marchés, qui attendent le retour de la Grèce maintenant. Les éléments contenus dans cet accord permettront d'abord de réduire de manière considérable le niveau de la dette publique. Nous prévoyons une baisse en deçà de la barre symbolique des 100 du PIB au terme du processus. Les dispositifs prévus dans l'accord permettront de dégager jusqu'à 1,2 milliard d'euros chaque année.

C'est tout le défi pour la Grèce, pour les autorités d'aujourd'hui comme pour celles de demain, de placer la croissance au cœur des choix politiques à venir. Il s'agit aussi de quinze années supplémentaires pour tenter et il faut le faire de construire un meilleur avenir social et de créer de la justice sociale pour les générations futures. Ce doit être une des priorités, je crois, des gouvernements grecs à venir, car je l'ai dit, et nous le savons tous le peuple souffre encore. Au delà, la seule, et je dis bien la seule et unique stratégie de réduction durable et efficace de la dette grecque, c'est la croissance.

J'en appelle, bien sûr, à la responsabilité des autorités grecques pour transformer l'essai. Il s'agit de mettre en œuvre les avancées réalisées ces dernières années, parce qu'il reste du travail à faire. Seulement, ce sont les Grecs, qui peuvent poursuivre des politiques prudentes et équilibrées, qui produiront des résultats positifs pour, encore une fois, le peuple grec et sa classe moyenne. Mais, soyons clairs, j'insiste sur la responsabilité, j'insiste sur la liberté et c'est très important pour la Grèce mais la Grèce n'assumera pas sa tâche seule. L'Europe et la Commission se tiendront aux côtés du peuple grec tout au long du chemin. La Grèce retrouve désormais sa juste place au sein de la zone euro et la normalisation de son statut implique qu'elle devra respecter les droits et devoirs qui en découlent. Comme tout autre État membre, la Grèce devra suivre les obligations budgétaires européennes du pacte de stabilité de croissance et être un partenaire responsable dans le cadre de ce processus de surveillance.

J'en parlais hier avec Alexis Tsipras et Euclide Tsakalotos. Comme la crise grecque a été beaucoup plus longue que dans tout autre pays, comme la dette reste beaucoup plus élevée que dans n'importe quel pays, nous avons choisi ensemble d'appliquer une surveillance renforcée dès la fin du programme. Nous veillerons à ce que les réformes qui ont été décidées dans le cadre du dernier programme soient menées à bon terme. D'abord, parce que la Grèce s'y est engagée en contrepartie d'un versement supplémentaire de 15 milliards d'euros, mais surtout parce qu'elles sont nécessaires pour la modernisation de l'économie et de l'administration grecques. Je pense, par exemple, à la finalisation du cadastre pour 2021. Nous resterons aussi particulièrement vigilants, avec le mécanisme européen de stabilité, à la trajectoire de réduction de la dette qui handicape encore lourdement l'économie grecque.

Contrairement à ce que j'ai entendu dire à Athènes, hier, par certains politiques, qui devraient mesurer leurs propos car la politique ne permet pas tout, ne permet pas d'aller contre la vérité non, la surveillance renforcée n'est pas un quatrième programme, elle offre un cadre pour soutenir l'achèvement et la mise en œuvre des réformes qui sont en cours. C'est bien dans le cadre du Semestre européen que, désormais, le dialogue va se nouer avec la Grèce et je peux vous assurer que les missions de surveillance ne seront pas là pour être des juges, des procureurs ou des professeurs, mais bel et bien des conseillers avisés et bienveillants pour que nous puissions réussir ensemble. Oui, c'est de cela dont il s'agit et il n'est pas question qu'il y ait un quatrième programme. Dire le contraire, c'est tout simplement un mensonge. Mesdames et Messieurs les députés, je tiens à exprimer une dernière fois toute l'admiration que j'ai pour le peuple grec, pour sa force, pour sa dignité dans ces moments douloureux et la confiance que j'éprouve dans les autorités grecques pour poursuivre les réformes ces prochaines années, sans quoi les sacrifices et les efforts consentis auront été vains. Je suis sûr que ce ne sera pas le cas, je pense que nous avons tiré et que nous allons tirer ensemble les leçons de ces huit années douloureuses, dont nous sortons, encore une fois, plus forts.